Und ich sage deshalb auch mit Blick auf die Verleihung des Sacharow Preises, dass es nicht genug ist, wenn wir als Europäisches Parlament iranischen Häftlingen diesen Preis zuerkennen wir müssen mehr tun. Wir müssen darauf achten und das gilt auch für die anderen EU Institutionen dass bei der Frage der wirtschaftlichen Sanktionen ein anderes Maß angelegt wird.

Das ist, was ich hier unbedingt ansprechen wollte, damit uns das nicht auch bei der Würdigung der Sacharow Preisträger unter die Räder gerät, damit wir uns daran erinnern, dass es noch viel mehr zu tun gibt und dass wir insbesondere auch als Europäisches Parlament unsere Anstrengungen forcieren sollten, den Dialog mit der Opposition, mit den Menschen im Iran, beispielsweise durch Besuche